Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, permettez moi tout d'abord de saluer le travail réalisé par notre rapporteur Albert Dess, par ses collaborateurs et par les rapporteurs fictifs, pour parvenir à ce texte qui me paraît à la fois équilibré et ambitieux et que nous voterons demain.

Ce nouveau rapport, que la commission de l'agriculture et du développement rural a adopté à la quasi unanimité, confirme quant à lui le virage que nous souhaitons voir pris par la politique agricole commune dans les années à venir. Nos paysans n'ont pas vocation à produire de simples marchandises, c'est à dire de simples produits de marché. Ils ont avant tout vocation à produire de l'alimentation destinée à nos 500 millions de concitoyens européens, mais qui doit aussi pouvoir contribuer à l'alimentation du reste du monde.

Le rapport d'Albert Dess valide une approche positive de la contribution que l'agriculture apporte à l'environnement et à l'écologie et appelle en conséquence à une levée des contraintes administratives souvent lourdes, qui sont fixées par les règlements européens et les textes nationaux. En se prononçant à la fois pour une dégressivité des aides directes, et un renouvellement des outils de régulation, il marque également une vision nouvelle vis à vis de la perception sociétale de la PAC, mais aussi de la mondialisation des échanges. Notre débat de ce jour se déroule au moment même où s'ouvre à Paris le débat du G20 agricole consacré à la régulation des marchés mondiaux des matières premières et, en particulier, des matières premières agricoles. Notre démarche n'est donc pas celle d'un Parlement isolé et coupé du monde, mais elle est tout au contraire inscrite au cœur d'une réflexion qui doit nous permettre d'apporter une réponse globale à un défi planétaire. Comme il y a un an dans le rapport de George Lyon, comme il y a un mois dans le rapport Garriga sur les perspectives financières, nous nous prononcerons demain pour le maintien du budget agricole au cours de la période de programmation